Cari colleghi, quello che vorrei ricordarvi è che il sindaco di Riace ha creato un esperimento che il mondo da anni studia con stupore e ammirazione, studiamolo anche noi una cittadina spopolata è stata ripopolata, una scuola ha evitato la chiusura. Se non fosse così Mimmo Lucano non sarebbe annoverato tra i cinquanta uomini più influenti del mondo, Wim Wenders non avrebbe girato un film su di lui parlando di utopia realizzata. Vale la pena capire come mai questi esperimenti siano affossati e come mai il sindaco sia prima arrestato per irregolarità minori,